Ja, najlepša hvala za besedo. Spoštovani minister! Zdaj, preko primera sortirnice odpadkov u Ceršaku sem se odločila, ne, ker ta primer prav kliče po tem, da odpremo vprašanje, pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj pa da se tudi mogoče temu primeru malce posvetimo. Prav, prav kliče po tem namreč. Gre za to, da so bili v Lenartu v občini Lenart, zaradi požarov v te, sortirnici odpadkov protesti, tam je bil shod in seveda je se logično znova postavlja vprašanje torej pridobivalja pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj oziroma nadzora nad tem, kaj pravzaprav, izvajalci storitev dejansko počnejo v praksi potem, ko so že dobili, to dovoljenje, ko ko na videz izpolnjujejo pravzaprav kriterije za pridobitev teh dovoljenj. V Ceršaku se pač občani oziroma ja, občani že skoraj dvajset let nasprotujejo pravzaprav tamkajšnji kompostarni, in pravijo, da jih pravzaprav nihče ne sliši. No, vi ste pred dnevi bil tam, torej ste jih slišal, ne. Navajam besede Marije Janžek iz Civilne iniciative proti kompostarni Ceršak, ki pravi, citiram: "Dosedanja kaznovalna politika definitivno ni učinkovita. Kompostarna vedno znova krši ene in iste predpise, uredbe, ukrepe in nič se ne spremeni," konec citata. Problem je tudi ta, da, v Lenartu, ne občani, pa tudi ne občinski svet, nimajo vpliva na dogajanje v, sami sortirnici odpadkov. Na občini so tako prepričani, tako župan kot, občinski svetniki, da se v kompostarni ne držijo okoljevarstvenega dovoljenja, ki jim je bilo izdano že tretjič zapovrstjo. Prepričani so tudi, da bi občina morala biti pravzaprav udeležena v postopku pridobivanja tega dovoljenja kot, recimo stranka v postopku, pa ni bila, ne, in opozarjajo na absurd pravzaprav, da ko je treba pokriti stroške požara, ki se je tam zgodil, so seveda oni tisti, ki jih krijejo, nimajo pa nikakršnega vpliva na tamkajšnje dogajanje. In seveda, župan Lenarta pravi, da vaša trditev, spoštovani minister, da je občina pri pridobivanju OVD podala mnenje, nikakor ne drži, ker jih dejansko nihče ni nič vprašal. Pa vas sprašujem, no, kako vi komentirate te trditve župana, ali boste torej, če bo prišlo do ponovnega procesa pridobivanja OVD zdajle po nadzoru opravljenem nadzoru, ali bo torej občina tokrat vključena v to kot stranka v, postopku, namreč ministrstvo je tisto, ne, ki določa in odloča, kdo se, kdaj je to potrebno, kdaj so stranke v postopku in kdaj ne. Vi ste sami bili v Lenartu pred dnevi, obljubili ste, da da če bodo nepravilnosti ugotovljene pri ponovnem pregledu, da boste sortirnico celo zaprli, pa me zanima, a ste še vedno tako odločni in odločeni, da se bo to zgodilo in kakšne spremembe glede OVD se obetajo novi zakonodaji. Hvala lepa.